Die Verknüpfung von Unternehmensregistern ist eine technische Angelegenheit, aber sie ist beileibe nicht nur eine technische Angelegenheit. Es geht ums große europäische Ganze und darum, das Vertrauen in den europäischen Binnenmarkt zu stärken. Es geht darum, das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten in die jeweiligen Rechtssysteme zu stärken.

Heute wird viel gedankt, und diesem Dank schließe ich mich sehr gerne an. Die Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter Lechner und mit den Schattenberichterstattern war konstruktiv, und insbesondere auch die Zusammenarbeit mit der dänischen und davor der polnischen Präsidentschaft sowie mit der Kommission war äußerst erfreulich.

Bei einer wünschenswerten Teilnahme aller Mitgliedstaaten ist es daher besonders wichtig, dass es klar ersichtlich ist, aus welchem Mitgliedstaat die Daten stammen und welche Rechtswirkungen sie haben. Schließlich sind die Unterschiede viel zu groß. Ein Mindeststandard an Zuverlässigkeit wird auch nur dann bestehen, wenn gegebene Veränderungen der Daten unverzüglich in das Register eingetragen werden. Im Bericht wird die Frist, diese Änderungen bekanntzugeben, auf 21 Tage beschränkt. Daher sollen die Register aktuell und vertrauenswürdig bleiben. Schließlich, Herr Kommissar, haben Sie den Kostenaspekt erwähnt. Das ist ein Beispiel mehr, wie konstruktiv und wie wichtig es ist, hier schrittweise zusammenzuarbeiten. Das Argument von 60 bis 70 Millionen Kostenersparnis ist wahrlich ein gewichtiges, um die Verknüpfung der Unternehmensregister so schnell wie möglich voranzutreiben. Dieser Bericht ist also wirklich etwas Nützliches, was das Leben vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Investoren, Unternehmen und Aufsichtsbehörden leichter machen wird.